Miałem okazję wielokrotnie przyjmować Vladimira Kozlova w Parlamencie Europejskim, kiedy mówił o prawach człowieka oraz o potrzebie dialogu.

Byłem także w Kazachstanie po raz drugi, kiedy byłem świadkiem w jego procesie.